Ja, v tem delu delim vaše mnenje, pa mislim, da ga vsi delimo v tem prostoru. V nadaljevanju mi moramo razbremeniti delo. Zdaj, prvi ukrepi v to smer grejo. Mi razmišljamo o razbremenitvi tako trinajste plače, to je regresa, ampak po drugi strani nas morate razumeti. Mislim, da je stoprvi dan, odkar smo nastopili, in ko ste že tudi sami povedali, in s tem se tudi jaz strinjam, določene zadeve, ureditve na tem področju se vlečejo res že predolgo. Eden izmed teh ukrepov, ki bo za zagotovil stabilnost financiranja vsaj ene od teh blagajn, recimo temu občinske blagajne, ne, je tudi Zakon o davku na na nepremičnine. Mislim, da se zadeva vleče že deset let. Mi smo pristopili k temu ukrepu takoj. To je na neki način skupen projekt, ki ga vodiva s kolegom z Ministrstva okolje in prostor. Mi smo takoj po pričetku pričeli z oblikovanjem s strokovne komisije. Delo v teh strokovnih svetih teče, posodabljajo se se registri, tu jaz vidim ključen zadržek, in bo šlo naprej. Seveda, drugo so vsi ti ukrepi, ki jih napovedujemo in ki smo rekli, katerih se bomo z vso silovitostjo, bi jaz rekel, lotili po sprejemu proračuna rebalansa. Ta je res zdaj prva prioriteta, da to uredimo. Strokovne analize, to teče, to na ministrstvu to delo teče. Je pa predvsem v delu, kako poiskati pravo ravnotežje. Glejte, v Sloveniji se za vse te stvari dogovarjamo s socialnim dialogom in jaz mislim, da je prav tako. In za Slovenijo smo jasno rekli, jaz kot mogoče tudi še kdo drug, minister za gospodarstvo in še kdo, potrebujemo stabilno in predvidljivo okolje. In od gospodarstvenikov sem slišal predvsem sugestijo, karkoli boste delali, naredite preudarno in povejte nam vnaprej. In to sem jim obljubil. Bomo delali v smeri stabilnega in predvidljivega okolja. Gospodarstvo ne želi presenečenj, ne hitrih ukrepov. Zato smo rekli, ti ukrepi, ki se bojo seveda delali celovito, se bojo delali v tem času. Kar se pa tiče davčnega okolja oziroma razbremenitev, smo pa v tem delu eno izmed najbolj ugodnih poslovnih okolij. Stopnja obdavčitve pravnih oseb je devetnajst odstotkov, efektivna stopnja je trinajst odstotkov. Po oprostitvi, bom rekel, še teh, razvojnih, komponent in tega veliko podjetij plačuje pravzaprav ničelno stopnjo. In v tem delu je mogoče tudi prav tako, da se ti dobički reinvestirajo, in v tem delu podjetja imajo ugodno davčno okolje. Jaz zelo v ta področja ne bi posegal, bi pa oboje uravnotežil, kot sem rekel, ukrepe na področju razbremenitve plač, kot tudi na nekih dodatnih obremenitvah kapitala, ampak vse v nekem uravnoteženem, razumem razumnem obsegu. Jaz mislim, da je to neko ravnotežje, ki ga potrebujemo.